przyjęły. Dlatego, proszę Państwa, ważne są nie postulaty, ale zdecydowane działania. Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, której projekt proponujemy w Polsce, zakłada nieważność jakiegokolwiek przymusowego małżeństwa, gdziekolwiek byłoby zawarte. Jeszcze jedna uwaga na temat tego szczególnego tekstu w tym tekście ani razu nie pada słowo Islam, natomiast trzykrotnie atakowane są Stany Zjednoczone.

Za politykę obrony najsłabszych w ramach odmowy finansowania międzynarodowych organizacji aborcyjnych.